Najmä právo dieťaťa na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho tak, ako to stanovuje Dohovor OSN o právach dieťaťa a Charta základných práv Európskej únie. Nevinným obetiam prinášajú tieto trestné činy nepredstaviteľnú dlhodobú telesnú, duševnú a sociálnu ujmu. Chcem zdôrazniť, že už samotná povaha týchto odsúdeniahodných trestných činov podkopáva dôveru v základné hodnoty modernej spoločnosti v oblasti osobitnej ochrany detí a rovnako svojim spôsobom oslabuje dôveru v príslušné štátne inštitúcie, ale aj európske inštitúcie. Som preto presvedčená, že takéto závažné trestné činy si vyžadujú komplexný spoločný európsky prístup, ktorý zahŕňa trestné stíhanie páchateľov, ale aj dôslednú ochranu detí v detskom veku. Predovšetkým je ale potrebné vynaložiť snahu a všetky dostupné prostriedky na účinné predchádzanie týmto závažným trestným činom páchaným na maloletých. Pri realizácii akýchkoľvek represívnych opatrení v boji proti takýmto ohavnostiam je nevyhnutne potrebné vždy a za každých okolností zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to práve v súlade s už spomenutými dohovormi a dokumentmi, ako aj so všeobecne platnými spoločenskými princípmi morálky. Ak už ale dôjde k odhaleniu takejto trestnej činnosti, nemali by sme sa ani obávať verejne pranierovať a odsudzovať tých, ktorí takúto trestnú činnosť na deťoch páchali, či už sa to týka jednotlivých osôb alebo aj predstaviteľov katolíckej cirkvi.